Fondurile europene constituie, în contextul crizei economice actuale, elemente esențiale în vederea atingerii obiectivelor de convergență pentru regiunile mai puțin dezvoltate din statele membre. De la acest enunț până la absorbția efectivă a fondurilor de către beneficiari există o cale lungă și nu tocmai simplă, fiind îngreunată de o serie de norme birocratice europene. Într o perioadă în care noi, parlamentarii europeni, semnalăm efectele crizei economice și luăm măsuri de urgentare și simplificare a normelor de accesare a fondurilor, statele membre nu beneficiază rapid și pe deplin de aceste măsuri.

Proiecte finanțate prin Fondul social european, privind ameliorarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor, precum și creșterea numărului de angajați în cadrul unor companii, încă se derulează cu dificultate. Vreau să solicit urgentarea punerii în aplicare a măsurilor de simplificare a procedurilor de accesare a fondurilor care facilitează crearea locurilor de muncă în regiunile Europei.